de finanțarea unor programe de formare profesională pentru antreprenori, care să îmbunătățească cunoștințele acestora privind accesul la finanțare, și, nu în ultimul rând, de organizarea de către Comisie a unor schimburi de bune practici în statele membre care continuă să aibă dificultăți în privința utilizării instrumentelor financiare din Uniunea Europeană.